Ich möchte nur lediglich darum bitten, diesen Bericht in den Ausschuss zurückzuüberweisen, damit wir schnell mit den interinstitutionellen Verhandlungen beginnen können.